Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, permettez moi tout d'abord de faire une remarque générale sur ce rapport qui est, selon moi, à l'image de nos relations avec la Turquie même si je dois féliciter le rapporteur et les rapporteurs fictifs pour leur travail c'est à dire ambigu. Il traduit notre indécision vis à vis de ce pays. Au fil des amendements qui ont été adoptés, ou pas, en commission du commerce international, une question sous jacente, presque subliminale, et qui dépassait largement le cadre des relations économiques et commerciales avec la Turquie, apparaissait sans cesse pour ou contre l'adhésion de ce pays à l'Union? Une hésitation non assumée entre une Turquie considérée comme un quelconque pays tiers, avec qui l'on aurait des relations commerciales à développer, et une Turquie candidate à l'adhésion qui, à ce titre, impose des obligations particulières à remplir pour chacun des acteurs.

Cela dépend de quel côté de la barrière nous nous plaçons simple partenariat privilégié ou bien adhésion.

On ne peut à la fois continuer à maintenir l'ambiguïté quant à un destin commun et s'inquiéter, dans le même temps, d'une prise de distance supposée de la Turquie par rapport à l'Union. Un partenariat suppose de la franchise mais aussi de la confiance. De la franchise car oui, la Turquie a encore de grands efforts à fournir pour se réformer en profondeur et se conformer à ses engagements, mais également de la confiance qui suppose aussi, de notre part, des encouragements et des signaux positifs. Quand les Turcs ont voté pour réformer leur constitution, il y a quelques jours, ils ont aussi fait ce que leur demande l'Union ils mettent peu à peu leur droit en conformité avec nos critères pour devenir membre à part entière. Le chemin est encore long et les efforts à réaliser nombreux, mais abstenons nous de dresser des obstacles supplémentaires et de faire dévier notre relation de sa finalité, c'est à dire l'adhésion.